Hvala za besedo. Spoštovana ministrica, vsi prisotni ministri, danes vas je kar precej tukaj, vsi lepo pozdravljeni. Vprašanje bom pa postavila doktorju Miru Cerarju kot zunanjemu ministru. Konec novembra ste bili na obisku v Italiji, predhodno ste se tudi sestali s predstavniki slovenske narodnostne skupnosti v Italiji in se seznanili s problematiko, z aktualnimi problemi, odprtimi vprašanji, to je pohvalno, da ste si vzeli čas in ste prisluhnili. Mene pa seveda zanima, kako ste potem opravili pri italijanski vladi, kakšna zagotovila ste dobili, saj vemo, da je bilo obljubljeno, da bo se zmanjšala oziroma ukinila subvencija za tiskane medije, tukaj je še posebej ogrožen Primorski dnevnik pa tudi nekateri drugi tiskani mediji, ki so izrednega pomena za slovensko manjšino v Italiji pa seveda tudi v drugih državah. Toa ti mediji jih povezujejo, obveščajo, nenazadnje tudi, jezik, ki se vsakodnevno uporablja pri pisanju in branju, je izredno pomemben za to skupnost, zato bi bila seveda velika škoda, če bi bili ti če bi bil dnevnik ukinjen in tudi drugi mediji. Prav tako vemo, da se Slovenci v Italiji že vrsto let zavzemajo za to in seveda mi z njimi, da bi dobili svojega predstavnika v obeh domovih italijanskega parlamenta, tako poslanski zbornici kot tudi v senatu. Žal - žal pač tega zagotovila nimajo. Sedaj imamo eno poslanko, ki pa je bila izvoljena na listi Demokratske stranke, kar pa ne pomeni, da se ona bo izključno zavzemala za pravice Slovencev, slovenske manjšine, ampak je pač članica neke druge stranke. Vemo, da torej, italijanska manjšina v Sloveniji ima zagotovljenega poslanca, prav tako madžarska, in zato seveda ves čas pričakujemo, zahtevamo neko recipročnost. Ob spreminjanju volilnega zakona ni dovolj olajšana ta - olajšano, to pravilo, da bi bil poslanec zagotovljen. Seveda, ta pravila morajo biti takšna, da je potem poslanec tudi realno lahko izvoljen, ne pa samo na papirju. Torej, moje vprašanje je - kakšna zagotovila ste dobili, ko ste se pogovarjali o teh odprtih vprašanjih s predstavniki italijanske vlade.